Herzlichen Dank, Herr Präsident, dass Sie zuerst an die EVP Fraktion denken. Ich möchte insbesondere den Berichterstattern danken, dass sie diesen Bericht vorgelegt haben, auch unserem Kollegen Trzaskowski, der nun in das ferne Polen entschwunden ist.

Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema, weil einmal daran deutlich gemacht werden muss, dass wir ein ausgewogenes Europa haben wollen, das inhaltlich vernünftig ausbalanciert ist, auch in den Entscheidungsprozessen.

Aber ich meine auch, dass es wichtig ist, mit diesem Bericht deutlich zu machen, dass bei den Verwerfungen, die wir aufgrund der Finanzmarktkrise haben, jetzt nicht Druck entstehen sollte, dass wir vom Erfolgsmodell abgehen.

Die intergouvernementale Methode zerstört das alles. Wir müssen dabei auch deutlich machen, dass diese Entwicklung nicht dazu führen darf, dass wir neue Mauern in Europa errichten. Es darf nicht dazu führen, dass die europäische Wirtschaftsunion jetzt zu einer Veranstaltung der 18 wird, alle anderen mit Ausnahme Großbritanniens können Mitglied der Europäischen Währungsunion werden, sie sind mit Ausnahme von Kopenhagen sogar dazu verpflichtet, wenn sie die Bedingungen erfüllen.

Der Euro ist eine Währung der Gemeinschaft, wie Herr Šefčovič richtig gesagt hat. Damit ist auch das Europäische Parlament als Ganzes gemeint, damit ist die Kommission gemeint in ihrer Zuständigkeit. Es ist keine intergouvernementale Veranstaltung, das widerspricht dem Sinn des Vertrags von Lissabon. Es ist geradezu rechtswidrig, und wir sollten es in der Stunde der Not nicht dazu kommen lassen, dass wir uns das aus der Hand nehmen lassen. Ich meine aus diesem Grunde Gemeinschaftsmethode, Einheit der Europäischen Union, aber Avantgarde Lösung für diejenigen, die vorangehen können, aber Offenheit für alle und deswegen nicht Zerstörung der Einheit der Europäischen Union unter einer der Institutionen.